Minuten vorziehen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich mache Sie allerdings auf zwei Dinge aufmerksam Die Abstimmungsstunde dauert 30 bis 45 Minuten.

Wir ziehen sie um 30 Minuten vor. Das verkürzt natürlich die Redezeit der Fraktionen um 30 Minuten.